Spoštovani minister! Vaš zadnji stavek: "Ministrstvo bo skrbno preučilo ..." Glejte, petindvajsetega januarja dva tisoč šestnajst je smo bili, ko ste mi rekli: "Jaz verjamem, da se bo v novi kadrovski sestavi vodenje urada za intelektualno lastnino ta problematika rešila maksimalno hitro!" Danes, ko smo osemindvajsetega prvega, pa mi odgovorite na poslansko vprašanje: "Ministrstvo bo skrbno preučilo ..." Tri leta je minilo od takrat, ko milijon evrov na letni ravni tisti, ki bi ga morali dobiti, ne dobijo, in ko država ne pobira davka od tega. Meni se zdi to, oprostite, popolnoma nedopustno in nezaslišano. Plus, v koalicijskem sporazumu o sodelovanju Vladi Republike Slovenije za mandatno obdobje dva osemnajst-dva, dva dvaindvajset, so koalicijske stranke se dogovorile za ukrep statusno-organizacijskega preoblikovanja urada in prenova Zakona o intelektualni lastnini, in sicer s ciljem krepitve zaščite intelektualne lastnine. Tukaj imam poročilo KPK, na katerega se sklicujem v svojem poslanskem vprašanju in senat komisije vam je na seji, sedemintrideseti, ne, petnajstega enajstega dva osemnajst, je sprejel, da mora Ministrstvo za gospodarstvo in razvoj in tehnologijo kot nosilec ZKUASP izdelati natančne kriterije za presojo popolnosti vlog. Skratka, primanjkalo primanjkovalo mi bo časa, vendar sva se za hakljala že in "zaciklala" pred tremi leti - da so pogoji tako zapleteni, da nobena od organizacij, ki naj bi pobirala ta nadomestila, jim ne zadostuje, tem kriterijem, in sva se zmenila, pred tremi leti, da boste te kriterije preučili in jih poenostavili, zato, da bodo lahko tisti upravičenci prišli do svojega denarja, ki jim pripada. Prosim razložite mi, čemu zdaj po treh letih ponavljate iste stavke. Hvala.